Na sliki je moški, blond lasje, oblečeno ima viteško majico, slikan je od strani, tako da se mu desna stran obraza ne vidi in je zasenčena. Na sliki je mlad deček, skravžljani lasje. gleda proti kameri bolj obrnjen gor v nebo. Na sliki je ženska z dolgimi črnimi lasmi, močno naličena, ne gleda v kamero, gleda stran. Na glavi ima tudi sončna očala. Na sliki je ženska, predvidevam, da je oblečena v kopalke, deluje mi, kot da bi bila prestrašena. Črne lase, črne oči. slikana je pa nekje v naravi. Na sliki je moški, ima mokre lase, oblečeno ima belo srajco, gleda stran, po obrazu ima tudi mivko. Predvidevam, da je bil slikan nekje na plaži, v sklopu ene igre, zato ima tudi mivko na obrazu, gleda pa stran od kamere. Na sliki je, igralec, včasih je igral v filmih MacGyver. kot da bi želel nekaj povedati. Na sliki je ženska, gleda v kamero, ima črne, dolge lase. Črne oči, gleda v kamero in se smeji. Na sliki je ženska, ima svetle skodrane lase, črne oči, gleda v kamero, je nasmejana, nosi uhane. Na sliki je ženska, ovalnega obraza, ima dolge blond lase, močno naličena, gleda stran od kamere. Izgleda, da ni pozirala za sliko, ampak da so jo naključno ujeli v, v fotografski objektiv, zato gleda stran. Na sliki je ženska z, zelo močnimi modrimi očmi. črne lase, okroglega obraza. Gleda direktno v v kamero.